Attention, cependant, aux réponses simplistes qui peuvent s'avérer contre performantes. Il ne suffira pas, en effet, de rapprocher l'école de l'entreprise pour répondre à ce défi, et encore moins d'adapter les formations aux besoins de l'entreprise ou au marché du travail. Ce serait oublier la fulgurance à laquelle évolue le monde économique et la nécessité qui en découle d'un enseignement qui prépare nos jeunes à des mutations permanentes, c'est à dire les doter d'un socle de connaissances et de savoir faire suffisamment large pour leur permettre de s'adapter aux évolutions technologiques à venir. Prenons garde également au regard que nous, plus anciens, portons sur les jeunes une société qui porte sur sa jeunesse une appréciation de suspicion hypothèque son avenir. Il nous faut condamner les stéréotypes de paresse ou de délinquance qui suintent à travers certains discours.

Lorsque, pour des raisons liées, Monsieur le Commissaire, à la sacro sainte rigueur contre les déficits publics, on nous demande de retarder l'âge du départ à la retraite, nous fermons un peu plus les portes aux nouvelles générations. La jeunesse est aujourd'hui confrontée à tant d'obstacles.